Înființarea unui tribunal unic va institui un sistem coerent de soluționare a litigiilor în materie de brevete. Consider că existența unui astfel de tribunal este utilă în special în ceea ce privește aplicațiile software, pentru care brevetarea diferă considerabil de la un stat la altul. Recomandarea mea pentru viitoarele structuri care se vor ocupa de brevetul unitar este să acorde o atenție specială sistemului de protecție a noilor tehnologii, în special a aplicațiilor software, pentru a elibera brevete de bună calitate și pentru a evita contestațiile și procesele. De asemenea, consider că, pe viitor, trebuie îmbunătățită calitatea traducerilor, apelând la specialiști în traduceri tehnice. Nivelul actual al programelor de traducere automată este prea slab pentru a obține calitatea cerută de limbajul tehnico juridic specializat.